especialmente a aquellos diputados que han presentado por escrito enmiendas y sugerencias al señor Jahr, al señor Boştinaru, al señor Salavrakos, a la señora Werthmann y al señor Boulland, porque estas aportaciones, sin duda, han contribuido al mejor acierto al presentar a la Cámara este memorándum. Cómo no, también a la secretaría de la comisión, que, con su esfuerzo y dedicación, siempre nos ayudan a sacar un ingente trabajo adelante. En este informe, que discutimos hoy y votaremos mañana, hemos recogido los trabajos del año 2010 con un calendario de actividades que no gira en torno al programa legislativo de la Comisión Europea, sino que son los propios ciudadanos y ciudadanas quienes lo establecen al ejercer su derecho de petición ante el Parlamento Europeo. La voluntad de este informe es triple en primer lugar, recoger de forma clara y comprensible la actividad de la Comisión de Peticiones durante el año 2010 en segundo lugar, subrayar el papel de la Comisión de Peticiones y el derecho de petición que ejerce la ciudadanía europea para denunciar las violaciones de Derecho comunitario y que debe ser un pilar de la ciudadanía europea y, por último, hacer referencia especial a cambios legislativos como la aprobación de la iniciativa ciudadana y el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales.

2009. Los temas fundamentales objeto de las peticiones, de mayor a menor importancia, han sido sin dua el medio ambiente, los derechos fundamentales, el mercado interior y la justicia. Ante la constatación de que la mayoría de peticiones se refieren al medio ambiente hay que adoptar los procedimientos pertinentes para prevenir nuevas pérdidas irreparables en la biodiversidad de la Unión Europea. Los idiomas más utilizados para presentar las peticiones han sido el alemán, el inglés, el español y el italiano. La nacionalidad del principal peticionario ha sido la alemana, seguida de la española, la italiana y la rumana. Y en cuanto al país o países al que se refieren las peticiones se produce un cambio destacable las peticiones relativas a España superan a las referidas a la Unión Europea en su conjunto

2009. La Comisión Europea debe proporcionar información periódica sobre las fases en que se encuentran los procedimientos de infracción relacionados con peticiones. Quisiera subrayar que para el trabajo de nuestra comisión resulta fundamental una fluida comunicación con esta institución. Respecto a los Estados miembros, el informe lamenta la negligencia de algunos de ellos en lo que se refiere a la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental europea. Al mismo tiempo nos alegramos de las excelentes relaciones que existen entre el señor Diamandouros, Defensor del Pueblo Europeo, y nuestra propia comisión. También señalamos la necesidad de dar más transparencia a la gestión de las peticiones. Para concluir me gustaría señalar que, en la hora actual, una de las grandes novedades para nuestra comisión consiste en la iniciativa ciudadana europea. Desde la comisión entendemos, por nuestra experiencia, que deberíamos estar muy cerca de cara a este nuevo instrumento.